Více než 300 milionů nevidomých osob, osob se zrakovým postižením a osob trpících poruchou čtení díky Marrákešské smlouvě dostane přístup ke knihám a jiným tištěným materiálům, který jim dnes komplikuje autorské právo, o kterém mluvila kolegyně Wikströmová. Osoby, které jsou nevidomé, zrakově postižené nebo mají poruchy čtení se při přístupu ke knihám a dalším tištěným materiálům i nadále potýkají s překážkami. Potřeba zvýšit počet děl a jiných předmětů ochrany v přístupných formátech, jako je Braillovo písmo, audioknihy a zvětšené písmo, byla konečně uznána na mezinárodní úrovni. To umožní dotčeným osobám a organizacím pořizovat kopie děl v přístupných formátech a rozšiřovat je po EU i ve třetích zemích, které jsou smluvními stranami. Zvýšíme tím jejich přístup ke vzdělání a možnost plnohodnotného zapojení do života.